Ein besonders wichtiges Anliegen ist mir nicht allein die Schaffung von irgendwelchen Jobs, sondern die Schaffung von qualitativ hochwertigen, von nachhaltigen, von guten Arbeitsplätzen. In den beschäftigungspolitischen Leitlinien, wie sie gegenwärtig vorliegen, scheint mir der Aspekt der Qualität der Arbeit noch völlig unterbelichtet. Wenn sich die EU zum Ziel setzt, bis 2020 die Beschäftigungsquoten der 20 bis 64 Jährigen im europäischen Durchschnitt auf 75 anzuheben, dann besteht meines Erachtens die große Gefahr eines Mengenfetischismus, einer Tonnenideologie, wie wir sie aus längst vergangenen Sowjetzeiten kennengelernt haben.

Nicht jeder prekäre, schlecht bezahlte, lausige, befristete Job darf bei dieser Rechnung mitgezählt werden. Sichere Arbeitsverträge und gute Anstellungsverhältnisse sollen oberstes Ziel sein